Engedje meg, képviselőtársam, hogy emlékeztessem arra, hogy előttem már ketten is elmondták azt, amit én is elmondtam. Itt nemcsak Magyarországról van szó, hanem általában az európai közösség tagállamainak a jogállamiságáról van szó.

Biztos vagyok benne, hogy máshol is vannak problémák, Ön is fölsorolt néhányat, mégis azt gondolom, hogy ezt csak sorban lehet csinálni, most Magyarország a téma.